málshefjandi er háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan tvö þrjátíu strax að lokinni fyrri utandagskrárumræðunni og er um mótvægisaðgerðir málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtíu greinar samanber